Señora presidenta, señora Mogherini, gracias por estar aquí y por su sensibilidad. Las elecciones son mucho más que unas urnas y unas papeletas, y se lo digo con la experiencia de quien vivió bajo el régimen franquista, que también tenía urnas y papeletas. Pero no había algo esencial, que era la libertad, la libertad de que carece el hermano pueblo venezolano. Y como español que soy, soy también venezolano, y lo siento en el corazón y lo siento en el alma. Yo, a aquellas personas que se sienten solidarias con ciertos regímenes que bajo el nombre de antimperialistas son capaces de hacer la revolución hasta el último cubano o el último venezolano, les recomendaría que vivieran cinco días en Venezuela como un venezolano, como un venezolano de a pie, con todas las miserias que le crea un régimen corrupto hasta la médula, que ha sido incapaz de gestionar con una elemental decencia los miles de millones de euros de un flujo ininterrumpido de petróleo. Que Venezuela hoy carezca de todo es un escándalo en un país riquísimo, es algo así como si Qatar estuviera en la miseria. Por lo tanto, mi solidaridad y la solidaridad que requiero no es con el abyecto régimen venezolano madurista sino con el verdadero pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano son todos y cada uno de aquellos que cumplen con aquella frase que decía que el exilio es un referéndum que se vota con los pies. Y los centenares de miles de venezolanos que tienen que marchar de su tierra por miseria son la consecuencia de ese abyecto régimen un régimen liberticida que ha castrado la Asamblea Nacional un régimen liberticida que tiene dominado el poder judicial, porque todo en realidad es poder ejecutivo, o sea, la oligarquía más repugnante. Frente a eso tenemos, primero, que requerir que cese el proceso supuestamente electoral. En segundo lugar, que la Corte Internacional acelere su investigación sobre la violación de derechos humanos y que la cortísima lista de siete personas que están represaliadas por crímenes contra los derechos humanos se complemente, porque no solamente son siete, son muchas más.